Pane předsedající, v případě tohoto materiálu stejně jako při předchozí debatě jde o věc, kdy Parlament má jasnou pozici, podporuje lepší daňovou transparentnost, ale bohužel problém je v Radě.

Kéž by se podařilo najít společnou řeč členských států, protože pokud nedojde ke změně v Radě, pak zde na půdě Parlamentu můžeme hovořit o tom, jak je důležitá daňová transparentnost, ale nic se nezmění. Tři roky uplynuly, naše pozice je jasná, pozice Rady je bohužel v tomto směru zcela opačná. Chtělo by to udělat maximum pro to, aby se hlavně vyjasnil právní problém, co má být právním základem budoucí právní úpravy, jestli to má být svoboda usazování, což byl návrh Komise a Parlamentu, nebo jestli se má jednat o daňovou harmonizaci, což je návrh Rady. Tedy pokud bude moci Komise přispět k tomu, že si právní služby sednou tak zvaně dohromady a vyřeší tento právní problém, který pokud by byl odstraněn, mohlo by snad dojít k politickému odblokování celé situace. Do té doby se obávám, že spíše určitá nechuť ze strany některých členských států přijmout tuto úpravu pro větší daňovou transparentnost povede k tomu, že se budou hledat zástupné důvody právě například v tom, jakou právní podobu ten dokument má mít. Takže vyzývám všechny i finské předsednictví, aby udělali maximum pro právní odblokování této otázky.